Internetová sieť Solvit už viac ako 20 rokov zabezpečuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu pre ľudí EÚ. Napriek tomu, že jednotným trhom sa podarilo rozšíriť obchodovanie v rámci EÚ a zabezpečiť spotrebiteľom výhodnejšie tovary a služby, častokrát sme svedkami toho, že medzi občanmi alebo podnikmi dochádza k cezhraničným sporom z dôvodu nesprávneho či nepresného uplatňovania pravidiel jednotného trhu. Hlasovala som za túto správu, lebo si myslím, že súčasná doba si už vyžaduje efektívnejšiu a kvalitnejšiu činnosť internetovej siete Solvit.